lauk störfum sem viðskiptaráðherra það má nú ekki gleymast að ég var í utanríkisráðuneytinu í eitt ár hvað varðar gjaldeyrisvaraforðann að þá er náttúrlega ekki hægt að bera saman ástandið í þjóðfélaginu sem var á þeim árum fyrir ja tveimur og hálfu ári síðan og ástandið í dag og þá er ég að tala um hvað bankarnir hafa eflst gríðarlega og hvað við erum að tala um allt annað hlutverk fyrir seðlabankann heldur en var þá í tíð fyrrverandi ríkisstjórnar sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks þá var gjaldeyrisvarasjóðurinn styrktur verulega en ef stjórnvöld hefðu á þeim tíma gert sér grein fyrir þróuninni hver hún yrði þá er ég ekki í nokkrum vafa um að það hefði verið gert enn betur auðvitað getur maður fullyrt það núna að það hefði átt að gera betur miðað við það

upp og ræða hvort krónan getur þjónað okkur til framtíðar þetta er eitt af því sem við erum að vinna í framsóknarmenn núna síðustu vikur og mánuði dag munum greina frá niðurstöðum í þeirri vinnu alveg núna á næstu dögum hver okkar niðurstaða er í sambandi við framtíð gjaldmiðilsins okkar eða eigum við aðra möguleika